En de Commissie trekt ons met volle vaart vooruit, terwijl Italië ons juist in de tijd terug wil trekken. In een hoog tempo zijn er voorstellen gelanceerd om nieuwe Europese potjes op te richten, of juist direct je schulden bij de buren neer te leggen. En soms lijkt het wel alsof dit Huis maar twee versnellingen kent

Maar wat mij betreft is er een derde. En dat is de optie waarbij we onszelf aan de afspraken houden die we met elkaar hebben gemaakt. Dat is de optie waarbij we onze economieën veerkrachtig maken, en we zo een groot economisch blok van de wereld blijven.

Afspraken maken is eigenlijk heel makkelijk. Maar pas als we onszelf aan die afspraken houden, dan is er wat mij betreft de ruimte om in vertrouwen die risico's met elkaar te delen. Dat is wat mij betreft de volgorde afspraken maken, ons aan de afspraken houden, vertrouwen zaaien en welvaart oogsten.